Panie Przewodniczący! Pani Vergiat, z którą się właściwie nigdy nie zgadzam i różni nas prawie wszystko, miała rację, że można czuć się nieusatysfakcjonowanym tym, że produkujemy kolejne dokumenty i kolejne rezolucje, a z tego nic nie ma.

Pierwsze to jest zagrożenie wewnętrzne i o tym mówimy dzisiaj, to znaczy, że ten reżim zagraża swoim obywatelom i odbiera im podstawowe prawa.